herra forseti það er stórt spurt hér um mörg mikilvæg álitaefni eitt er það hvort við getum með raunhæfum hætta byggt upp almenn lífeyrisréttindi ef við höfum ekki lög um lágmarkslaun sem tryggja nauðsynlega framfærslu ég tel að með þessari áætlun séum við að nálgast vandann frá röngum enda við munum ekki tryggja góð lágmarkslaun með því að setja það í lög það munum við ekki gera við gerum það með því að skapa atvinnulífinu góð skilyrði og vera hér í verðmætaskapandi framleiðslu í landinu þannig munum við tryggja það að lægstu laun í landinu séu góð og tryggi fólki góða afkomu og yfir lengri tíma góð lífeyrisréttindi ég tel líka að það væri fullkomið glapræði að fara að ráðum háttvirts þingmanns og hætta sjóðsuppbyggingunni fyrir lífeyrisréttindin ég skildi háttvirtan þingmann þannig að hún væri annað hvort að mæla fyrir einhvers konar gegnumstreymiskerfi eða að hún að minnsta kosti væri á móti lífeyrissjóðahugsuninni ég tel að það sé mjög mikilvægt ég vil að það sé skýrt alla vega frá minni hálfu að við eigum að leggja fyrir í þessum efnum og við eigum að nota starfsævina til þess að leggja fyrir til eldri ára og eiga greiðan aðgang sem sagt þegar fólk kemur af vinnualdri að réttindum sem duga fyrir framfærslu á efri árum það er margt annað sem hægt væri að ræða hér í þessu samhengi en ég já það er nefnt hérna öldrunarvandamálið við skulum berjast gegn öldrunarvandamálið með því að halda áfram að byggja upp góð lífsskilyrði í landinu þannig að fólk hætti að flytjast héðan og það verði eftirsóknarvert að eiga börn á íslandi og ala hér upp nýja stóra unga kynslóð sem mun halda áfram að auka verðmætasköpun í landinu en ekki gefast upp við það verkefni